Guvernul României lucrează, în prezent, la un proiect de lege pentru reducerea schemei de sprijin pentru industria energiilor regenerabile. În contextul dezbaterilor de azi din Parlamentul European pe teme legate de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, solicit, în mod ferm, o abordare prudentă și echilibrată în alcătuirea acestei propuneri, având în vedere impactul pe care formularea schemei de sprijin a investițiilor în energie regenerabilă îl poate avea asupra sistemului energetic. Este nevoie de previzibilitate și securitate juridică pentru investitori, astfel încât modificarea să nu aibă ca efect stagnarea sectorului sau stoparea investițiilor.

De aceea, obiectivul trebuie să fie ca energia verde să devină autosustenabilă, iar statul să ajute consumatorul final să beneficieze și el de energie verde.

La fel este și o dezbatere publică transparentă pe această temă.